Der Antrag des Kollegen Cohn Bendit ist ja vorgetragen worden, und es sind viele Bemerkungen dazu gemacht worden. Ich würde darum bitten, dass wir uns auf das konzentrieren, worüber wir abstimmen sollen, nämlich den Bericht des Kollegen Casaca.

Es gibt kein Geld für den Fonds. Das ist der entscheidende Punkt, und ich bitte, dass wir darüber abstimmen.